Sokkoló minden terrortámadásról szóló hír, hiszen bármelyik helyszínen ott lehetett volna bármelyikünk. A bármikor, bárhol veled is megtörténhet érzése félelemkeltő. És nekünk éppen az a feladatunk, hogy ne engedjük a félelem felülkerekedését mindennapjainkban. Ezért válik a mindennapok igazává, a saját bőrünkön tapasztalt kemény valósággá, hogy nincs szabadság biztonság nélkül. Újra meg kell teremteni az európai polgárok biztonságérzését, ami nagyon határozott, kemény lépéseket, összehangolt európai rendészeti, titkosszolgálati és nem utolsósorban politikai lépéseket kell, hogy végre jelentsen. Minden széplelkűségnek véget kell most vetni, és tenni kell végre. Ki kell védeni, hogy olyanok jöhessenek be Európába, akiket már potenciális terroristaként egyszer valahol beazonosítottak, majd a migrációs hullámot kihasználva, a schengeni rendszerrel visszaélve megbújhatnak Európa szívében.